forseti ég mæli fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um breytingu á lögum um náttúruvernd númer fjörutíu og fjögur nítján hundruð níutíu og níu með síðari breytingum virðulegi forseti það er eins með þetta mál eins og mál sem rætt er hér á undan að um þetta er alger sátt í umhverfisnefnd allir háttvirtir þingmenn umhverfisnefndar rita undir þetta án fyrirvara og um þetta mál hefur verið fjallað ítarlega í nefndinni sem hefur fengið til sín gesti loga kjartansson frá umhverfisráðuneytinu sem og umsagnir frá fjölmörgum aðilum eins og sambandi íslenskum sveitarfélaga landmælingum íslands félagi íslenskum náttúrufræðinga náttúrufræðistofnun íslands félagi landfræðinga landvarðafélagi íslands samtaka atvinnulífsins samtökum iðnaðarins landvernd og umhverfisstofnun virðulegi forseti þetta mál hefur fengið talsverða umfjöllun en það snýst um það að lögfesta gjaldtökuheimild fyrir námskeið fyrir landverði sem umhverfisstofnun annast þá er lagt til í frumvarpinu að viðkomandi þurfi að hafa lokið námskeiði umhverfisstofnunar um landvörslu til að mega starfa sem landvörður þó er stofnuninni veitt heimild til að veita öðrum réttindin hafi þeir öðlast menntun sem samsvarar efnisþáttum þessa umrædda námskeiðs það er ljóst virðulegi forseti að stöðugildum landvarða hefur fjölgað talsvert frá árinu tvö þúsund og átta og ásamt því ásókn í námskeið umhverfisstofnunar um landvörslu stofnunin hefur innheimt námskeiðsgjald án þess að til þess væri ótvíræð lagaheimild tekjur af gjaldinu hafa þó ekki staðið undir kostnaði því telur nefndin rétt að lögfest sé gjaldtökuheimild enda sé kveðið á um að gjaldið sé ekki hærra en sem nemur kostnaði við námskeiðið þó telur nefndin að ekki eigi að gera það að skilyrði fyrir rétti til að starfa sem landvörður að viðkomandi hafi lokið námskeiðinu enda sé óeðlilegt að umhverfisstofnun sem haldi námskeið fyrir landverði setji jafnframt reglur um námskröfur þeirra um þetta var virðulegi forseti öll nefndin sammála þá er til staðar reglugerð umhverfisráðherra sem kveður á um námskröfurnar og ekkert því til fyrirstöðu að halda því fyrirkomulagi jafnframt er óeðlilegt að mati umhverfisnefndar að umhverfisstofnun sé falið það hlutverk að meta menntun sem samsvarar efnisþáttum námskeiðsins án þess að stofnuninni séu settar skýrar reglur um slíkt mat en samkvæmt frumvarpinu er ráðherra ekki lengur skylt að setja reglugerð um nánari ákvæði er varðar nám og starfsskyldur þeirra sem starfa á náttúruverndarsvæðum meðal annars landvarða heldur eingöngu heimilt ekki skylt nefndin leggur því til að óbreytt fyrirkomulag verði haft á þessu þannig að umhverfisráðherra setji í reglugerð að fengnum tillögum stofnunarinnar nánari ákvæði um menntun og starfsskyldur þeirra sem starfa á náttúruverndarsvæðum þá verði seld brott skilyrði um að hafa lokið landvörslunámskeiði umhverfisstofnunar til að öðlast rétt til að starfa sem landvörður auk þess leggur nefndin til að við bætist ný málsgrein sem kveði á um skyldu umhverfisstofnunar að halda námskeið í landvörslu í landvörslu í samræmi við reglugerð ráðherra ákvæðið veitir þá stofnuninni jafnframt heimild til gjaldtöku fyrir námskeiðið í samræmi við önnur ákvæði og aðrar málsgreinar frumvarpsins því leggjum við til að frumvarpið verði samþykkt með einni breytingu en hún er svo fyrstu grein orðist svo með leyfi forseta við tuttugustu og níundu grein laganna bætist ný málsgrein svohljóðandi umhverfisstofnun skal halda námskeið í landvörslu í samræmi við reglugerð umhverfisráðherra samanber aðra málsgrein umhverfisstofnun er heimilt að taka gjald fyrir námskeið í landvörslu og próftöku sem þátttakendur greiða upphæð gjalds má ekki vera hærri en sá kostnaður sem hlýst af námskeiðshaldi og vinnu vegna próftöku ráðherra setur gjaldskrá að fengnum tillögum umhverfisstofnunar virðulegi forseti karl fimmti matthíasson var fjarverandi við afgreiðslu málsins en undir það rita háttvirtir þingmenn helgi hjörvar sú er hér stendur atli gíslason eygló harðardóttir kjartan ólafsson árni m mathiesen jón gunnarsson og kristinn h gunnarsson virðulegi forseti þetta mál fór sem sagt í gegnum nefndina í fullri sátt eins og málið hér á undan og nú ætla ég aðeins virðulegi forseti að undra mig á því sem mér finnst vera að gerast í þessum sal vegna þess að ég velti því fyrir mér hvort háttvirtir þingmenn hafi áðan verið að gera einhvern ágreining um málið sem slíkt þegar kallað er eftir hæstvirtur umhverfisráðherra að hún sitji undir þessari umræðu sem hefur farið fram í þingnefnd með mjög málefnalegum og góðum hætti og skilað þeirri niðurstöðu að það er fullkomin samstaða í umhverfisnefndinni um bæði þessi mál ég velti því þess vegna fyrir mér hvað vakir fyrir háttvirtum þingmönnum eru þeir að gera ágreining af þessi mál sem tekin voru út í fullkominni sátt eða hvað er það sem háttvirtir þingmenn gera kröfu um að hæstvirtir ráðherrar svari hér umfram það sem svarað hefur verið inni í nefndinni sem skilaði þessari